Frau Präsidentin! Dieser Gipfel hat doch eines gezeigt, und das zeigte sich auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Politik der Europäischen Union gegen Russland ist kolossal gescheitert. Sie haben versucht, die Ukraine gegen Russland auszuspielen, es ist danebengegangen. Wir haben Armenien am langen Zügel geführt, haben ihnen alle möglichen Versprechungen gemacht, nur nichts Konkretes, es ist danebengegangen.

Wir haben sie gefragt, dieselben Fragen, die hier diskutiert werden Welcher Druck wurde ausgeübt?

Es wurden uns konkrete Angebote gemacht! Die Europäische Union hat uns nie ein konkretes Angebot gemacht.

Das heißt, wenn Sie schon immer eine starke Europäische Union beschwören, warum zeigen Sie dann hier die starke Europäische Union nicht?

Sodass am Schluss die Führung in der Ukraine schlicht und einfach zum Ergebnis kommen musste Worüber verhandeln wir eigentlich mit dieser Union, wenn wir vor der Staatspleite stehen und nicht in der Lage sind, das nächste Budget zu finanzieren? Dann gehen wir doch dorthin, wo wir das Geld bekommen. Und Russland hat die 15 Milliarden innerhalb von Stunden auf den Tisch gelegt. Sehen Sie, das ist der Unterschied!

Wir müssen daher auf eine neue Basis mit Russland kommen und in Russland endlich den Partner sehen und nicht den